Comme vous le savez, la question du maquereau inquiète la commission de la pêche. Je m'interroge particulièrement sur les dernières négociations qui ont été un échec entre l'Union, l'Islande et les îles Féroé. Depuis plus de dix ans, le quota de maquereaux est réparti sur la base de clés de répartition, c'est à dire des antériorités de pêche de chaque État côtier. Depuis 2010, l'Islande demande de nouveaux quotas, beaucoup plus élevés que par le passé, en invoquant une hypothétique redistribution géographique du stock de maquereaux en raison du réchauffement climatique.

Cette décision est inacceptable car elle est unilatérale et pénalise les pêcheurs de l'Union. Par ailleurs, c'est un très mauvais signal dans le cadre des négociations d'adhésion de l'Islande. Nous ne pouvons pas accepter cette décision unilatérale. Nous souhaitons un règlement rapide du conflit qui oppose l'Islande à l'Union européenne. C'est à l'Islande de s'adapter à notre politique commune de la pêche, et non à notre politique commune de la pêche de s'adapter à l'Islande. Je pense que l'Islande joue un jeu dangereux en nous imposant ces conditions inacceptables. Elle doit nous faire une proposition plus réaliste. Personne ne voudrait, au final, une surpêche et un effondrement des stocks de maquereaux, qui seraient préjudiciables pour tous. J'appelle l'Islande à plus de responsabilité et de flexibilité dans les négociations et à plus de transparence dans les débats.